Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio sprecare neanche un secondo del mio minuto, ma devo farlo per esprimere la vergogna e anche l'indignazione di sentire voci così vergognosamente arretrate in questo Parlamento quando si esprimono a proposito delle donne. Voglio dire, però, che è una sconfitta per noi che chiudiamo la legislatura, ancora una volta, con il solito film. Il Parlamento chiede, ma la Commissione lo ammetta, Commissaria Jourová e il Consiglio non ci sentono, di fronte a questa macroscopica assenza di donne nelle istituzioni finanziarie. E devo dire che ciò che è in gioco non è un astratto principio di equità che pur varrebbe la pena di difendere, perché a volte i principi hanno il loro fondamento, anche se astratti ma è un discorso proprio di equità ed è un discorso di interesse generale. Io credo che non si tratti di un atto di buona volontà, non siamo qui a chiedere questo o un gesto di attenzione si tratta di riconoscere che la presenza delle donne è inclusiva per le istituzioni, le rafforza, le rende più solide.